Solche Abkommen sind stets eine gefährliche Gratwanderung zwischen erhofften ökonomischen Vorteilen und dem Wohl der eigenen Bevölkerung. Ein klares Pro ist die Durchsetzung von EU Standards bei den Ausschreibungsregeln Ökologische Aspekte dürfen bei der Auftragsvergabe berücksichtigt werden sehr zu begrüßen, Bestrafung von Fehlverhalten der Unternehmen durch zukünftigen Ausschluss von der Vergabe ebenfalls sehr positiv.